Ja, hvala lepa za besedo. Jaz se bom v razpravi odzvala predvsem na očitke svojih poslanskih kolegov, tako, z desne kot z leve strani dvorane, da vlada v prejšnjem mandatu ni imela posluha za upokojence in za demografske probleme naše družbe, ker da ni ustanovila demografskega sklada, čeprav je bila k temu zakonsko zavezana. Zdaj prejšnja vlada se je še kako dobro zavedala te problematike. Tudi sama, kar sem bila zaposlena v kabinetu predsednika vlade, vam zagotavljam, da je bilo na to temo, sklicanih in opravljenih, kar veliko število sestankov. Konec koncev je bil tudi pripravljen osnutek Zakona o demografskem skladu, ki ga je, vlada, poslala v javno obravnavo v juniju dva tisoč sedemnajst, je pa res, da potem rezultatov na koncu ni bilo. Zakaj? zato, ker v SMC nismo pristali na neko domačijsko rešitev za vsako ceno, če se izrazim malce po domače. Nismo pristali na to, da bi politika kar povprek v ta sklad, nametala neke strateške naložbe po izboru oziroma po okusu, V SMC-ju smo smo in še vedno sledimo sodobnim smernicam, da, mora biti, demografski sklad z, lahko da je lahko demografski sklad le portfeljski sklad, ki svoje razpršeno premoženje opravlja dinamično. To pomeni, da se promptno odziva na tržna dogajanja. Da, lahko kupuje in prodaja naložbe in pri tem zasleduje predvsem cilja donosnosti in varnosti. Kot vemo, sta si ta dva cilja v medsebojnem nasprotju, torej višja, ko je donosnost, manjša je varnost naložbe in pa obratno, višja, ko je varnost, manjša je donosnost. Zato je nenehno potrebno iskanje, ravnovesja med tema dvema ciljema, se pravi, je nujno odgovorno in pa strokovno opravljanje naložb. In zaradi tako zelo različnega pojmovanja koncepta so se v prejšnjem mandatu tudi, končali pogovori o ustanovitvi demografskega sklada. Očitno je pa predlagatelj, današnjega, zakona tudi pomešal, vse vrste naložb, torej, strateške, pomembne in portfeljske, in bi jih ne glede na sodobne mednarodne smernice vse uvrstil v demografski sklad. V, poudarjam, da se pač v Stranki modernega centra s takšno s takšnim konceptom oziroma s takšno vsebinsko rešitvijo ne moremo strinjati. Hvala.